J'espère que les États qui n'y sont pas favorables le deviendront. Je compte sur le sens de conviction du commissaire Šemeta pour faire avancer ce dossier, et je l'encourage à le faire.